Das tragische Unglück in Japan hat zu der uns allen bekannten Atomkatastrophe geführt. Europa reagierte relativ rasch und einig, dennoch ist uns bewusst hoffentlich auch allen Atombefürwortern und befürworterinnen dass Radioaktivität keine Grenzen und die Natur keine Sicherheitsstandards kennt, egal wie hoch sie definiert sind.

Es ist an der Zeit, dass die Atombefürworter und befürworterinnen das Wohl und die Erhaltung der Gesundheit von Mensch und Natur über alle finanziellen Interessen stellen.